Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non fumo, lo dico, però massimo impegno per il diritto alla salute, corretta informazione sui rischi del fumo, prevenzione soprattutto per i giovani, ma precisiamo non stiamo vietando l'uso in Europa del tabacco la direttiva punta a regole più severe, corretta informazione sui rischi del fumo, prevenzione soprattutto per i giovani, Quindi ritengo che dobbiamo impegnarci anche per tutelare i legittimi diritti della filiera europea del tabacco, parliamo di un settore di elevata professionalità, di un prodotto di eccellenza, che garantisce la massima tracciabilità.

Attenzione alla concorrenza sleale, contraffazione, contrabbando, perché questo sì sarebbe, oltre che un danno per i nostri produttori, anche una beffa per la salute per la salute dei cittadini europei.